Vítám a podporuji tento návrh nařízení, který při projednávání ve výborech, ve výboru IMCO, jehož jsem také členem, nabral ještě určitých podle mě pro praxi užitečných změn. Je zjevné a ty důvody zde byly řečeny, já to tedy pouze zopakuji, že potřebujeme jednotnou úpravu pro Evropskou unii ve chvíli, kdy máme jednotnou úpravu vývozu kulturního zboží, je třeba mít jedna pravidla pro dovoz takovýchto kulturních statků. V posledních letech intenzita potřeby takovéto regulace narůstá. Není to totiž jen o tom, že se odněkud nelegálně vyvážejí kulturní statky a poškozuje se kulturní dědictví určitých zemí, zvláště zemí třetího světa, ale jak už zde bylo řečeno a zdůrazněno, obchod s kulturními statky se v posledních letech stává způsobem k financování různých teroristických a jiných nelegálních aktivit. A je tedy třeba mít přísnější úpravu, jasnější úpravu, úpravu, která bude aplikovaná ve všech částech EU stejně. K tomu je tedy třeba jednotného nařízení, které zde máme na stole. Jak už jsem řekl, vítám úpravu, kterou přinesla projednávání tohoto nařízení v příslušných výborech.